Dle deputat, acum câteva momente doar, comisarul Füle a spus Comisa nu sprijină, nu acceptă, respinge legarea mecanismului de aderare la Schengen de MCV.